Madame la Présidente, au nom de nos propres résolutions, au nom du droit international, au nom de la convention de Genève, dont l'Union européenne reconnaît l'application, nous ne pouvons pas faire silence sur la grève de la faim qu'ont dû entamer les prisonniers politiques palestiniens.

Continuer à ne pas entendre ces revendications humanitaires peut conduire à encore plus de tensions dans la population palestinienne qui peuvent, elles mêmes, déboucher sur le pire. Nous avons donc la responsabilité d'agir. Je propose que notre Parlement diligente une commission d'enquête sur la situation des prisonniers palestiniens. D'autre part, notre silence face aux emprisonnements, à la colonisation, nous rend complices de la violation du droit international. L'Union européenne a pourtant un moyen de pression efficace avec la suspension de l'accord d'association avec Israël. Nous proposons désormais de passer aux actes.